Din păcate, această politică a fost sub presiune în permanență, în special de la statele net contributoare. Se vede clar și în propunerea Comisiei cu propunerea de proiecte doar în cadrul recomandărilor pentru fiecare țară, ceea ce nu cred că este normal, plus condiționalitatea macro economică. De fapt, se vede și în buget, pentru că nu înțeleg, doamnă comisar, cum ați putut accepta să fie tăiat bugetul pentru Fondul de coeziune într o asemenea măsură? Așa ceva cred că nu este normal pentru un comisar care este responsabil de respectivul domeniu. Deci, se vede și în buget și trebuie să susținem propunerea Parlamentului European care ridică bugetul măcar la nivelul la care este acum, pentru că, repet, este încă nevoie de această politică. În ceea ce privește cofinanțarea, cofinanțarea este o discuție, după părerea mea, artificială. Este nevoie de cofinanțare mai mare pentru statele care nu au mijloace financiare să propună proiecte bazate pe fonduri europene. Până la urmă, suma dată de fondurile europene este aceeași. Depinde câte proiecte faci cu finanțare mai mare faci proiecte mai puține, cu una mai mică faci proiecte mai multe, deci eu cred că trebuie lăsată la o valoare mai mare pentru a permite statelor membre să depună proiecte. Transferul la SEF până la urmă, banii din coeziune trebuie folosiți pentru transport.